Chtěl bych dnes opět jasně říci, že Evropská unie potřebuje řádný rozpočet pro příští rok. Není žádný důvod proto, abychom se ocitli v rozpočtovém provizoriu. Není rovněž žádný důvod k tomu, aby Evropský parlament podmiňoval schválení rozpočtu nějakými dodatečnými požadavky. Všechny evropské státy nyní procházejí složitým hospodářským obdobím a potřebují jistotu v podobě řádných rozpočtů, a to jak na národní úrovni, tak také na evropské úrovni. Tuto jistotu potřebují i domácnosti, firmy a také města a obce. Proto zde mohu za sebe i za své kolegy z Občanské demokratické strany z České republiky a kolegy ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů říci, že kompromis dosažený mezi Komisí, Radou a Parlamentem zítra v hlasování podpoříme.